Zij maakte geen onderscheid tussen de partij, de regering, de natie en het volk. Vragen en commentaar op de nieuwe wetgeving, die rechters aan banden legt en journalisten de mond snoert, werden door haar gezien als kritiek op de burgers van Polen. Dat raakt meteen aan het volgende misverstand Europese normen en waarden, Europese fundamentele rechten hebben betrekking op het individu, soevereiniteit over het eigen lichaam, soevereiniteit over de eigen gedachten, zoals het recht van de vrouw om over haar eigen lichaam te beschikken. Aan de huidige Poolse regering zou ik willen zeggen U lijkt een andere definitie van recht en soevereiniteit aan te hangen het recht en de soevereiniteit van de groep, van het volk. Polen heeft de laatste decennia echter hard gestreden voor democratie. U maakte een einde aan een totalitair systeem. U haalde het recht van de burgers terug. U werd een democratisch land in een Unie van democratische landen. En momenteel gaat u terug naar af.

Bijvoorbeeld vrouwen, de helft van de bevolking. Het recht op abortus beperken dwingt vrouwen en meisjes tot criminele daden. Dat is zeer onverstandig. En we weten allemaal dat het aantal abortussen in een land niets te maken heeft met het recht, maar wel met de noodzaak. De groene boodschap aan de Poolse regering is dan ook U claimt erfgenaam te zijn van Solidarnosc. Dan kunt u niet de vrijheden van vrouwen, van het recht of van journalisten inperken.